burló la Constitución, que le impedía presentarse a nuevas elecciones obvió el Estado de Derecho convocó elecciones e intentó usurpar el Gobierno. La OEA hizo pública su auditoría al proceso electoral del pasado 20 de octubre y declaró la nulidad por fraude. Para evitar que se distorsione la realidad, debemos llamar a las cosas por su nombre. Decir que solo hubo fallos técnicos en el sistema electoral constituye una falta de respeto a la sociedad boliviana fue una acción planificada con el único propósito de usurpar el poder en contra de la voluntad soberana. No hubo golpe de Estado. Bolivia busca una salida constitucional y pacífica a su crisis. Necesita garantías y necesita el apoyo al nombramiento de la presidenta interina, Jeanine Áñez, quien debe llevar al país a elecciones transparentes.